Ich habe volles Verständnis dafür, dass Sie diese Debatte vorher nicht fortsetzen wollten.

Ich würde den Herrschaften ganz rechts hinten oben empfehlen, sich etwas mehr zu konzentrieren.